ég held að ég og háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon við verðum ekki sammála um skattapólitík við erum ekki sammála um aðferðafræði eða hugmyndafræði en ég get verið sammála háttvirtum þingmanni og ég held að við séum sammála um það að við viljum bæði íslandi alls hins besta síðan er það bara þannig hvernig förum við að því og nú höfum við hér fengið tækifæri til þess að nota okkar aðferðafræði sem við höfum trú á ólíkt þeirri aðferðafræði sem við gagnrýndum á síðasta kjörtímabili ég vil þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir að hafa frumkvæði að þessari umræðu ég held að það sé mjög gott og vel til fundið að fara yfir stöðuna þetta er ekki umræða um stefnuræðu forsætisráðherra þetta er ekki fjárlagaumræðan þetta er stutt umræða á stuttu haustþingi í aðdraganda fjárlagafrumvarps og hún verður auðvitað alltaf lituð af því

atvinnugreinum ég er búin að taka á móti fjölda fólks og ég hef farið víða ég hef verið upptekin af því að skoða hver staðan er ég hef verið upptekin af því að hlusta á skilaboðin sem okkur eru færð ég sagði það held ég hér í sumar í umræðu að atvinnustefna þessarar ríkisstjórnar eða stefna mín í þessu ráðuneyti má meitla í eina setningu

stundum bara rétt aðeins að ýta hlutum af stað sem voru komnir á rekspöl og það var ekkert allt ómögulegt sem seinasta ríkisstjórn gerði ég get bara alveg tekið það skýrt fram hér en það er margt sem ég hefði gert öðruvísi og það eru skilaboð frá fólki sem er að koma inn í ráðuneytið og er að kynna hugmyndir er að kynna verkefni er að kynna áform á ýmsum sviðum það eru skilaboð frá stjórnvöldum sem þetta fólk er að leita eftir mér hefur liðið stundum eins og ja ekki sálusorgara heldur svona hópstjóra í sjálfshjálpargrúppu sem er að taka á móti og vill bara fá svör fólk vill bara fá svör ég er hér með tækifæri ég er hér tilbúin að hætta mínum peningum er þetta verkefni íslenskum stjórnvöldum þóknanlegt mitt svar hefur verið þetta ég er ekki að fara að ákveða það hvaða verkefni eru íslenskum stjórnvöldum þóknanleg og hvaða ekki ef fólk er tilbúið til að koma hingað taka þátt í fjárfestingu taka þátt í að byggja upp þetta góða samfélag þá skal ekki standa á okkur og við munum vinna með atvinnulífinu til þess að koma hér hinum bara umræddu hjólum atvinnulífsins af stað það er nefnilega málið og það ætti að vera það sameiginlega verkefni sem við stöndum hérna frammi fyrir það er að koma fjárfestingu í gang það hefur verið rætt hérna í dag og það er stórt áhyggjuefni að fjárfesting dróst saman um þrettán prósent á fyrstu tveimur ársfjórðungum þessa árs landsframleiðslan jókst um tvö komma tvö prósent en það er ekki nóg við þurfum meira til og góðu fréttirnar eru þær að það er fjöldi tækifæra fjöldi möguleika sem við þurfum í sameiningu að vinna að mig langar hérna rétt að hlaupa á nokkrum atriðum til dæmis eins og í málefni nýsköpunar sprotafyrirtækja

og sé að það er ýmislegt sem hið opinbera er að gera sem er að koma þessum fyrirtækjum vel opinber stuðningur í formi framlaga eða styrkja úr samkeppnissjóðum eins og tækniþróunarsjóði skattaívilnanir vegna rannsókna og þróun þetta er allt saman að gera frábæra hluti á réttum tíma fyrir þessi fyrirtæki síðan erum við að glíma við það stóra vandamál sem eru gjaldeyrishöftin og þar erum við því miður að lenda í því við erum að missa dýrmæt verðmæt lítil fyrirtæki sem eru vaxandi úr landi á þeim tíma sem við gætum verið að fá til baka arðinn af fjárfestingunni ef við mættum orða það þannig þessu þurfum við að bregðast við við þurfum að finna leið innan haftanna á meðan við erum með þau auðvitað þurfum við

heyra í hæstvirtum fjármálaráðherra áðan þegar hann sagði að þetta væri verkefni sem væri vel leysanlegt og hvet ég hann til dáða í þeim efnum en á meðan við búum við höftin þá þurfum við að passa upp á það að þau standi ekki nýsköpunarþróun hérna fyrir þrifum það er sameiginlegt verkefni ferðaþjónustan hefur verið hér nefnd ég er búin að vera bæði í dag og í gær og verð líka á morgun að flytja ávörp á stórum ráðstefnum á vegum ferðaþjónustunnar þar eru hlutirnir að gerast og við erum að fá fjöldann allan af ferðamönnum hingað til lands það eru áskoranir sem því fylgja við þurfum að huga að því hvernig við byggjum upp fleiri áfangastaði og hlúum að þeim sem við höfum til þess að vernda náttúruna og tryggja öryggi ferðamanna sú vinna er í fullum gangi og ég mun koma með frumvarp vonandi eftir jólin á vorþinginu ég er með svona um það bil tuttugu önnur mál sem ég ætlaði að fara yfir hér í þessari ræðu en tíminn er á þrotum þannig að við fáum væntanlega tíma til þess fljótlega aftur